varðandi það hvernig stjórnvöld hafi brugðist við athugasemdum mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna frá því í apríl tvö þúsund og fimm þess efnis að a skilgreining á hryðjuverkum í almennum hegningarlögum sé óljós og geti náð til lögmætra aðgerða í lýðræðisþjóðfélagi og stefnt þeim í hættu þannig að skilgreininguna þurfi að endurskoða b ákært sé í of fáum nauðgunarmálum miðað við fjölda kærðra mála og stjórnvöldum beri að tryggja að alvarleiki nauðgunarbrota sé viðurkenndur og látið reyna á fleiri mál fyrir dómi þessi tilmæli koma frá þeirri nefnd sem annast eftirlit með alþjóðlegum samningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og eru á svipuðum nótum að sumu leyti og önnur tilmæli sem við fengum fyrir meira en ári frá svipaðri nefnd sem annast umsjón með alþjóðasamningi um efnahagsleg félagsleg og menningarleg réttindi og hæstvirtur dómsmálaráðherra svaraði fyrir í fyrirspurn á þingi þann þriðja nóvember tvö þúsund og fjögur en þar voru einmitt gerðar athugasemdir líka um ofbeldismál þá var það fyrst og fremst heimilisofbeldi hæstvirtur dómsmálaráðherra hefur nú sett þær athugasemdir í ákveðinn farveg ofbeldismálum þyki hafa gert árásina grófari varðandi þau atriði sem hér er fjallað um er í fyrsta lagi verið að fjalla um ákvæði sem við köllum hryðjuverkaákvæðið það hvaða tæki stjórnvöld geti haft í höndum til þess að reyna að koma í veg fyrir eða hafa uppi á hryðjuverkamönnum í samfélaginu í því sambandi er fólki bannað að hylja andlit sitt í mótmælaaðgerðum og þar fram eftir götunum það var rætt hér í þessum sal á þeim tíma þegar þessi ákvæði fóru í gegn að þetta gæti einmitt komið í veg fyrir fullkomlega lögmæt

þágu mótmælaaðgerða þar sem fólk væri í búningum og mundi hylja andlit sín þá væri þarna mjög grátt svæði ljóst er að nefndin sem sér um að framfylgja þessum samningi og athuga hvernig aðildarríkin geri það hefur ákveðnar athugasemdir sömuleiðis þætti mér vænt um að heyra hæstvirtur ráðherra segja frá því hvernig sú vinna stendur í ráðuneytinu að sjá til þess að fleiri nauðgunarkærur nái fram